Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore europeo dell'aviazione impiega attualmente oltre 5 milioni di persone e offre un contributo annuo di PIL pari a 365 miliardi di euro, un miliardo di euro al giorno, contribuendo in misura fondamentale alla crescita economica e alla coesione territoriale e sociale dell'intero continente. Si tratta quindi di un settore fondamentale che deve essere messo in condizioni di far fronte alle nuove sfide che provengono da altre regioni del mondo che, beneficiando di legislazioni più permissive in termini di costruzione di nuove capacità aeroportuali, rafforzano la loro posizione sul mercato globale dell'aviazione a scapito dei vettori europei. Occorre quindi salvaguardare competitività delle compagnie aeree e delle imprese dell'Unione e tale obiettivo può essere raggiunto innanzitutto migliorando la carente capacità di molti aeroporti, sia attraverso lo stanziamento di risorse per la nuova costruzione di nuove opere, sia tramite un utilizzo più efficiente delle infrastrutture esistenti anche e soprattutto grazie a una migliore assegnazione degli slot aeroportuali.